Onorevole Farage, Le ricordo che il comunismo e l'Unione sovietica, la dittatura comunista ha finito la sua stagione quando molti paesi dell'Est Europa sono entrati a far parte

io credo che voi abbiate il dovere di rispettare le posizioni di tutti. Io rispetto tutti, io non mi sono mai messo a ridere quando voi parlate del Regno Unito perché io rispetto profondamente il Regno Unito e pretendo che voi rispettiate l'Unione europea. Si può essere contrari, si può uscire, ma bisogna rispettare le idee e i valori degli altri. E Le ricordo, onorevole Farage, che fino alla prossima primavera il Regno Unito fa parte dell'Unione europea, perché il Regno Unito ha chiesto di entrare nell'Unione europea, non è stato obbligato ad entrare nell'Unione europea. Quindi se sono stati garantiti settant'anni di pace in Europa, dopo le due orribili dittature, questo lo si deve soprattutto all'Unione europea.